Domnule președinte, dezbaterea privind statul de drept în România a fost așteptată de români cu speranță. Ei se așteptau ca Uniunea Europeană să îi ajute să scape de sistemul odios expus aici de primul ministru. Spre amara lor surpriză, în loc de ajutor, românii primesc apostrofări și amenințări că, dacă nu revin imediat la sistemul odios de care încearcă să scape acum, vor fi penalizați. Românii, printre cei mai pro europeni cetățeni, nu merită asta, pentru că românii adevărați sunt cei mulți, care prin votul masiv acordat coaliției în 2016 i au cerut acesteia să le redea drepturile democratice furate de o justiție politizată, controlată de serviciile secrete, și nu cei puțini care dezinformează.